Señor Presidente, ya apoyé el informe de la señora Nedelcheva cuando la pude acompañar en la misión al Congo junto a otros parlamentarios y, efectivamente, comprobé que he visto pocos pueblos con mayor voluntad manifiesta de hacer democracia y participar en ella.

Necesitan también que haya una exigencia de lucha contra la corrupción y romper la paradoja indecente que supone vivir en la miseria en uno de los países más ricos del mundo en recursos. Y hay que decir y denunciar que una parte de la violencia que viven es importada o, al menos, fomentada por aquellas multinacionales sin escrúpulos que, de Europa o de Estados de otros continentes, son capaces de participar de la corrupción sin importarles fomentar las luchas por esos recursos para ganarse el favor de aquellos que dirigen algunos territorios.